Podstawowy problem to zmniejszenie nędzy, która pogłębiła się w wyniku kryzysu. W skrajnym ubóstwie, czyli mając mniej niż 1,25 dolara dziennie, żyje prawie trzydzieści procent ludności świata. Ponad sto milionów nie ma dostępu do bezpiecznej wody. Z głodu w każdej minucie umiera prawie osiemdziesiąt osób, w tym sześćdziesięcioro dzieci.

To wymaga, obok działań strategicznych, także zwiększenia natychmiastowej pomocy.

Unia jest największym ofiarodawcą pomocy na rzecz rozwoju.

Dlatego popieram Komisję w planach pogłębienia współpracy rozwojowej, bazującej na zrównoważonym wzroście i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.